Mais dans les nouveaux équilibres, ils sont pour rétablir les équilibres, ils retrouvent la charte de La Havane.

Prenons une nouvelle organisation, retrouvons l'esprit de la charte de La Havane.